Depuis que l'Union soviétique a libéré ces peuples d'Europe centrale et orientale de son occupation militaire, depuis qu'elle a dissous le pacte de Varsovie, depuis qu'elle a rendu sa liberté et j'en suis heureux aux États baltes et à bien d'autres États d'Asie centrale et autres, on tire à boulets rouges sur la Russie qui n'est certes sans doute pas parfaite. Mais, mes chers collègues, que croyez vous?

Le président du Parlement russe n'a pas le droit de venir discuter avec nous!